Jaz predlagam, glede na to, da nismo dobili vseh odgovorov, mislim pa, da je tema pomembna, in vidim, da tudi minister ima ambicijo, da nekaj na tem področju naredi, kar tudi jaz osebno podpiram, ne nazadnje ni mi vseeno, kaj se v Lipici dogaja zadnjih dvajset, petindvajset let. Bil sem prvi direktor novoustanovljenega javnega zavoda leta šestindevetdeset. In mogoče samo mimogrede, kako je takrat država poskrbela potem v letu sedemindevetdeset. Namesto prejšnjih petdeset milijonov takratnih tolarjev, ali kar so že bili, je javni zavod dobil dvajset milijonov manj za za za javno službo. Se pravi, iz petdeset na trideset, kljub temu da je bil ta patronat vzpostavljen. Je pa takrat kobilarna pokazala ob tudi odrekanju zaposlenih, da je sposobna poslovati, in je tekoče poslovanje vzpostavila v letu dni na pozitivnih številkah, potem se je pač politična konotacija spremenila in po dobrem letu dni je bila pač vodstvena struktura zamenjana. In Lipica je dolga leta plavala v nekem praznem stanju. V zadnjih letih pa bila deležna kar izjemne pomoči države, kar se finančnih sredstev tiče. Zaradi tega ni vseeno, kako in na kakšen način se bodo te stvari v tej kobilarni odvijale naprej. Jaz mislim, da bi bila najbolj napačna pot, če bi se na koncu zgodilo to, da bi prevladal izjemno izjemno tržen interes in, da bi nekaj, kar ni bilo dovoljeno zaposlenim leta šestindevetdeset, ker je pač bila kobilarna podržavljena in niso smeli sodelovati pri lastninjenju, se je zdaj zgodilo čez, dvajset ali pa trideset let na drugačen način, da bi država najprej zmetala desetine milijonov v to območje, potem pa stvari na tak ali drugačen način prepoceni prodala. Mislim, da je tema pomembna tudi zaradi teh konkretnih vprašanj, ki sem jih izpostavil. Zdaj, vi ste govorili o tem, kaj je potrebno zagotavljati. Saj zakon je prejšnji in sedanji določal, kakšen je reprodukcijski minimum in tega se je pač potrebno držati ... Zdaj, od štiristo lipicancev jih v enem letu gre skoraj polovica, sto petdeset. Jaz verjamem, da je to za bodoči razvoj potrebno, vendar pa ni prav, da se četrtina teh lipicancev podarja. Ni prav. Ti lipicanci imajo tudi dejansko, če pa če pa želite drugače, tudi neko simbolno vrednost, tudi če bi nekdo dal za tega lipicanca donacijo sto evrov, bi to izgledalo popolnoma drugače, kot da se reče, da se ga podari oziroma neodplačno odtuji. V tem sklepu, ki ga je vlada sprejela osemindvajsetega tretjega, imate dvanajst konj posebej izpostavljenih, dvanajst lipicancev, in med njimi so lipicanci letnik petnajst, štirinajst, trinajst, ki se neodplačno odtujujejo. Jaz mislim, da to ni prav. Jaz pričakujem od ministra, da bo te zadeve preveril, da bo dal odgovor ali je strokovni svet to obravnaval ali ne, kakšno je bilo mnenje, da bo povedal, ali je bil ta dolgoročni plan, petletni, sploh sprejet, za katerega zakon določa, da bi moral biti v šestih mesecih po ustanovitvi nove organizacijske sheme, ki je bila tretjega devetega lani vzpostavljena, in da opravimo razpravo o bodočem razvoju in viziji Lipice.